fjörutíu og sjö við endurskoðun laganna var lagt mat á hvernig lögin hefðu reynst og hvort þörf væri á breytingum farið er yfir reynsluna í yfirliti sem birt er sem fylgiskjal með frumvarpinu reynslan sýnir að lögin hafa dugað nokkuð vel en ávallt þarf að vera vel á verði um ákvæði þessara mikilvægu séu eins skýr og kostur er og þar með réttarstaða barna og annarra aðila barnaverndarmála þá sýnir reynslan einnig fram á nauðsyn á nýmælum í lögunum í samræmi við nýja þekkingu og breytta tíma við undirbúning frumvarpsins var aflað fanga úr ýmsum áttum með umsóknum og ábendingum frá þeim sem starfa að þessum málum ársskýrslum barnaverndarstofu úrskurðum kærunefndar barnaverndarmála álitum umboðsmanns alþingis og frá dómaframkvæmd jafnframt var höfð hliðsjón af þróun barnaverndarréttar á alþjóðavettvangi og þeim alþjóðasamningum sem ísland er aðili að sérstaklega samningi sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og litið til þingsályktunar alþingis frá sextánda mars tvö þúsund og níu um lögfestingu samningsins niðurstaðan var í megin atriðum sú að skerpa þyrfti á tilteknum efnisatriðum laganna svo þau verði skýrari og afdráttarlausari en að auki þurfi að bæta ákveðnum nýmælum inn í löggjöfina á sviði barnaverndar umfangsmestu nýmæli frumvarpsins felast annars vegar í breyttu fyrirkomulagi á vistun barna utan heimilis og verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga því

tillögum þess sem dæmi um atriði sem nauðsynlegt er að skýra og skerpa í frumvarpinu eða í lögunum nefni ég kærunefnd barnaverndarmála tilkynningarskyldu almennings til barnaverndarnefnda og samstarf barnaverndarnefnda við aðra aðila sem vinna með börnum önnur ákvæði fela bæði í sér skýrari ákvæði auk þess sem nýmæli fléttast þar inn í hvað kærunefndina varðar hefur framkvæmd sýnt að vaknað hafa spurningar um hvaða ákvarðanir um barnaverndarnefnda megi skjóta til kærunefndarinnar geti það bæði valdið töfum á úrskurði og því að réttur aðila til að fá mál sín endurskoðuð í kærunefndinni sé ekki nægilega vel tryggður í frumvarpinu er því kveðið skýrt á um hvaða ákvörðunum barnaverndarnefndar megi skjóta til kærunefndar barnaverndarmála auk þess sem lagðar eru til nokkrar breytingar á málsmeðferðinni tilkynningarskylda til barnaverndarnefnda er einn af hornsteinum barnaverndarstarfs sem þarf á stöðugu endurmati að halda svo hún komi að sem mestu gagni í þessu skyni er almennu tilkynningarskyldunni það er tilkynningarskyldu almennings stillt upp með nýjum hætti og lagt er til að tekið verði sérstaklega fram að tilkynningarskyldan

annarri vanvirðandi háttsemi gott samstarf við aðila sem starfa með börnum er afar mikilvægt til að þjónustan nýtist börnunum sem best samstarf verður að vera mjög virkt og upplýsingar þurfa að ganga greiðlega með hagsmuni barna að leiðarljósi ákvæði laganna um málsmeðferð fyrir dómi voru endurskoðuð og lögð fram nokkur nýmæli eins og skýr ákvæði um lögsögu og það mikilvæga nýmæli að málin skuli hljóta flýtimeðferð einnig er kveðið með skýrum hætti á um sérfróða meðdómsmenn lagt er til að réttarstaða fósturforeldra verði gerð skýrari hvað varðar umgengni við barn í fóstri jafnframt er lagt til það hæli að fósturforeldrar barns í varanlegu fóstri verði aðilar að máli um umgengni og geti skotið máli til kærunefndar barnaverndarmála gott dæmi um nýjung sem leiðir að breyttum tímum er það að börn dvelja hér á landi án þess að eiga hér lögheimili og börn sem koma til landsins án forsjáraðila til að fá hér hæli eða dvalarleyfi nauðsynlegt er að skýrt liggi fyrir hvaða barnaverndarnefnd skuli fara með mál umsjá eða forsjá barnsins og bera ábyrgð á kostnaði vegna ráðstöfunar barnsins í fóstur eða aðra vistun í frumvarpinu er því kveðið sérstaklega á um þessi atriði og jafnframt lögð áhersla á samstarf milli aðila og samfellu í slíkum málum aldrei má sofna á verðinum heldur þarf stöðugt að fylgjast með og afla nýrrar þekkingar með það að markmiði að bæta réttarstöðu barna innan barnaverndarkerfisins víða í frumvarpinu eru því lagðar fram breytingar í slíka veru nefni ég fimm atriði sérstaklega í fyrsta lagi er mjög mikilvægt að auka þátttöku barns í ákvörðunum sem varða það sjálft í frumvarpinu er því lagt til að fellt verði niður tólf ára aldursmarkið sem er í núgildandi lögum þegar gefa á barni kost á að tjá sig um mál sitt en þess í stað skuli miða við þroska barnsins óháð aldri er þetta í samræmi við samning sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og ákvæði sama efnis í barnalögum í öðru lagi er lagt til að fjallað verði með skýrari hætti um réttindi barns við málsmeðferð til dóms í þriðja lagi það mikilvæga nýmæli sem ætlað er að tryggja betur réttindi barns í fóstri þar er meðal annars lagt til að barnaverndarnefnd beri ávallt ábyrgð á því að taka ákvarðanir um umgengni við barn eftir að foreldri afsalar sér umsjá eða forsjá eða svipt forsjá í fjórða lagi er lagt til að tryggður sé enn betur en nú er réttur barna sem dvelja á stofnunum ríkisins til einkalífs til að ráða persónulegum högum sínum og til að hafa samskipti við aðra að því marki sem það samræmist því markmiði sem nást á í vistuninni í fimmta lagi hafa nýmæli laganna um mat og eftirlit með gæðum úrræða og vistun barna utan heimilis sannarlega það markmið að tryggja betur réttarstöðu barna virðulegi forseti ein viðamesta breytingin sem lögð er til í frumvarpinu snýst um vistun barna utan heimilis eins og rakið er í athugasemdum með frumvarpinu skiptast vistanir barna utan heimilis nú í nokkra flokka ríkið ber ábyrgð á sérhæfðum úrræðum það er meðferðarheimilum og neyðarvistun sveitarfélög bera ábyrgð á öðrum úrræðum sem eru sérstök heimili og stofnanir eða vistheimili barna fjölskylduheimili og sambýli vistforeldri á einkaheimili svo og fósturheimili eða styrk fóstur en í því síðastnefnda tekur ríkið þátt í kostnaði ýmsir ókostir eru við þessa verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga helstu ókostirnir eru þeir að óljós skil eru á milli sérhæfðrar meðferðar á vegum ríkisins og þess stuðnings sem barnaverndarnefndir veita börnum sem vistuð eru á heimilum eða stofnunum einnig að flestar barnaverndarnefndir hafa ekki getað boðið upp á þau heimili og stofnanir sem lög kveða á um að reykjavík undanskilinni þá er réttur barna til að njóta úrræðis sveitarfélaga eins og vistheimilis fjölskylduheimilis eða sambýlis mjög mismunandi eftir búsetu skipting kostnaðar milli ríkis og sveitarfélaga getur valdið togstreitu þegar velja á heppilegt úrræði loks tryggir núverandi kerfi ekki nægilega samræmdar kröfur sem gerðar eru til vistunar barna utan heimilis í frumvarpinu er lagt til að auka ábyrgð ríkisins á uppbyggingu heimila og stofnana megin röksemdin fyrir þessu er að í því fæst samfellt yfirlit og yfirsýn yfir helstu úrræðin sem í boði eru sem þýðir um leið skipulagðari nýtingu úrræða og betri nýtingu fjármuna ríkis og sveitarfélaga um leið aukast gæðin meiri sveigjanleiki verður mögulegur og sérhæfing úrræða og frekari samræming auk þess sem verkaskipting ríkis og sveitarfélaga verður skýrari verði þessi leið farin breytist um leið fyrirkomulag á greiðslu vegna ráðstöfunar barns utan heimilis um nokkrar leiðir er að velja til að ná þessu markmiði sú leið sem lögð er til í frumvarpinu felur í sér að ríkið taki yfir ábyrgðina sem sveitarfélögin bera nú á því að koma upp stofnunum og sérstökum heimilum fyrir börn það er vistheimilum barna fjölskylduheimilum og sambýli önnur vistúrræði verða áframhjá barnaverndarnefndum það er vistanir á einkaheimilum og fósturheimilum eins og áður var vikið að hafa framangreind heimili og stofnanir í raun einungis verið rekin í reykjavík en önnur sveitarfélög hafa þurft að leysa úr málum barna sem þurfa á slíkum vistunum að halda með öðrum hætti svo sem með vistunum á einkaheimilum það er augljóst réttlætismál að öll börn í landinu eigi aðgang að framangreindum heimilum og stofnunum án tillits til búsetu tillagan felur í sér að fjögur heimili sem nú eru rekin á vegum reykjavíkurborgar færast til ríkisins og er árlegur rekstrarkostnaður þeirra áætlaður um tvö hundruð og fjórar milljónir króna nákvæmar tölur um kostnað annarra sveitarfélaga af þeirri tegund vistunar sem færist til ríkisins liggja ekki fyrir en áætlað er að kostnaður við slík úrræði sé á bilinu fimmtíu til hundrað milljónir króna frumvarpið gerir ráð fyrir að sveitarfélög taki þátt í kostnaði við vistun barna utan heimilis greiðslur verði staðlaðar meira en nú er og sveitarfélögin greiði gjald vegna vistunar barna á heimili eða stofnun á ábyrgð ríkisins gjaldið verði útfært í reglugerð sem ráðuneytið setur og verður þar að sjálfsögðu höfð samvinna við samband íslenskra sveitarfélaga stefnt er að því að þessi breyting hafi sem minnst áhrif á hlutdeild ríkisins og sveitarfélaga í heildarkostnaði við vistun barna utan heimilis loks er í frumvarpinu það

til þess eru dæmin sem við höfum af vistheimilum fyrri tíma allt of ljós og allt of fersk í minni eftir

í frumvarpinu er lagt til að lögfesta ákvæði sem skýra frekar verkaskiptingu þeirra aðila sem bera ábyrgð á að byggja upp og beita úrræðum samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga markmiðið er meðal annars að tryggja að fyrirkomulag úrræða og markmið vistunar uppfylli ákvæði laga reglugerða og staðla og í því skyni eru sérstök ákvæði um eftirlit af hálfu óháðra eftirlitsaðila þá eru markmið að tryggja að ráðstöfun nái tilgangi sínum og réttindi barna séu virt og að auka gæði úrræða og stuðla að umbótum á þessu sviði í athugasemdum frumvarpsins er fjallað ítarlega um þetta mikilvæga málefni í frumvarpinu rétt er

var kynnt við stefnum að því að lagt verði fram frumvarp um sjálfstæða eftirlitsstofnun með kaupum á velferðarþjónustu í haust þar sem eftirlitið verði skilið að fullu og öllu frá ákvörðunum stofnana um kaup á þjónustu þannig að það gerist aldrei aftur á íslandi að sami aðilinn taki ákvörðun um tiltekna velferðarþjónustu beri ábyrgð á henni en hafi líka eftirlit með framkvæmd hennar gæðum hennar og því hvort réttindi barna séu virt sem fá notið þeirrar þjónustu virðulegi forseti ég legg til að lokinni þessari umræðu verði málinu vísað til félags og tryggingamálanefndar